Así que mis primeras palabras tienen que ser de recuerdo para las víctimas y para que nos hagamos conscientes de que Turquía tiene un problema gravísimo de terrorismo. Y la lucha contra el terrorismo debe seguir, pero nunca debe ser a costa de la democracia y de la libertad, y ese es el mensaje. Todo nuestro apoyo en la lucha contra el terrorismo, pero respeto de la democracia y de las libertades.

del Estado de Derecho en Turquía. El Presidente Erdogan debería detenerse y debería volver al camino del diálogo, la democracia y la construcción de la paz.